frú forseti frumvarp það sem hér liggur frammi til umræðu um framlengingu á gildistíma laga númer fimmtíu og þrjú nítján hundruð níutíu og fimm um stuðning við framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum með síðar breytingum er afrakstur samkomulags ríkis og sveitarfélaga í samræmi við tillögur tekjustofnanefndar ríki ég sveitarfélaga frá því í vor það er lagt til að gildistími laganna framlengist um þrjú ár eða frá og með tvö þúsund og sex til og með tvö þúsund og átta að óbreyttri árlegri fjárhæð það er tvö hundruð milljóna króna framlagi á ári þessi þrjú ár lög númer fimmtíu og þrjú frá nítján hundruð níutíu og fimm um stuðning við framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum gera ráð fyrir því að sveitarfélög geti notið styrks úr ríkissjóði vegna styrkhæfra fráveituframkvæmda sem fara fram á tímabilinu fyrsta maí nítján hundruð níutíu og fimm til þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og fimm sem nemur allt að tvö hundruð milljóna króna á ári eða eftir því sem nánar er kveðið á um í fjárlögum þó verður upphæðin aldrei hærri en sem nemur tuttugu prósent af staðfestum heildarkostnaði styrkhæfra framkvæmda næstliðins árs gert var ráð fyrir að á þessu ellefu ára tímabili færu til málaflokksins allt að tvö komma tveir milljarðar króna framkvæmdir sveitarfélaganna á þessum vettvangi fóru hægar af stað en gert var ráð fyrir og það var fyrst á árinu tvö þúsund og þrjú sem reyndi á tvö hundruð milljóna króna framlagið til framkvæmdanna sem undir lögin falla fara á gildistíma laganna um einn komma átta milljarðar króna á gildistíma laganna hafa orðið stórstígar umbætur í fráveitumálum á landinu og nú er talið að um sjötíu til áttatíu prósent landsmanna búi við viðunandi hreinsun fráveituvatns í samræmi við settar reglur sem taka mið meðal annars af reglum evrópusambandsins en auk þess eru gerðar ríkari kröfur hér á landi til gerlamengunar þrátt fyrir þetta er töluvert óunnið innan málaflokksins sérstaklega í hinum dreifðu byggðum til sjávar og í þéttbýli inn til landsins því er fyrirsjáanlegt að framkvæmdir munu halda áfram á næstu árum þess vegna er nauðsynlegt að hægt verði að mæta kostnaði við þær næstu árin með sama hætti og verið hefur því er lagt til að lögin verði framlengd um þrjú ár til að mæta kostnaði þeirra sveitarfélaga sem þegar standa í fráveituframkvæmdum eða eru að hefja þær í samræmi við samþykktar áætlanir um heildarlausn þessara mála í sveitarfélögunum í viðræðum sem fráveitunefnd umhverfisráðuneytisins sem starfar samkvæmt lögunum hefur átt við sveitarfélögin í landinu sérstaklega þau sem ekki hafa þegar gengið frá sínum málum eftir komið fram gagnrýni á að ekki sé heimilt að greiða fyrir rannsóknir á viðtökum en rannsóknir njóta ekki fjárstuðnings samkvæmt lögunum þessi kostnaður getur lent með mismunandi þunga á sveitarfélögunum allt frá því að vera hverfandi hluti kostnaðar við heildarframkvæmdina upp í að skipta verulegu máli sérstaklega þar sem viðtakinn er viðkvæmur til dæmis þar sem byggð er inni í landi og þar sem vatnssvæði eru viðkvæm sveitarfélögin eru því misvel sett hvað varðar þennan kostnað ekki síst þau þeirra sem skemmst eru á veg komin í fráveituframkvæmdum því er enn fremur lagt til að heimilað verði að verja allt að tíu milljónir króna á ári á gildistíma laganna til rannsókna á viðtökum og yrði þá gengið frá málum þannig að þessar rannsóknir gætu nýst sem best á landinu öllu þar sem eins háttar til eða ástand er svipað að lokum er lögð til breyting á þriðju grein laganna eins og henni var breytt með lögum númer áttatíu og fjögur tvö þúsund og fimm en með þeirri breytingu var opnað fyrir möguleika til að styrkja sveitarfélögin til fráveituframkvæmda óháð því hvort þau fjármögnuðu framkvæmdirnar beint eins og gert var ráð fyrir í lögunum eða farin yrði leið einkaframkvæmdar um leið var sett hámark á fjárhagsstyrk sem nemur virðisaukaskatti vegna framkvæmdanna en ætlunin var að það ætti eingöngu við um einkaframkvæmdir því er nauðsynlegt að það komi skýrt fram í lögunum að það gildi ekki um allar framkvæmdir eins og ráða mætti af lagatextanum eins og hann er þetta þýðir að framkvæmdir á vegum sveitarfélaganna geta notið jöfnunargreiðslna eins og framkvæmdin hefur verið hingað til og getur þá framkvæmd til sveitarfélaga sem sjálf standa í framkvæmdum numið á bilinu fimmtán til þrjátíu prósent af heildarkostnaði allt eftir kostnaði á íbúa þegar hins vegar er um að ræða einkaframkvæmd hvort sem er á grundvelli eignarleigu eða rekstrarleigu getur framlagið aldrei orðið meira en sem nemur virðisaukaskatti af framkvæmdinni en hann nemur tæpum tuttugu prósent rétt er að vekja athygli á því að lög númer fimmtíu og þrjú nítján hundruð níutíu og fimm um stuðning við framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum fjalla eingöngu um styrkveitingar vegna fráveituframkvæmda en kröfur um hreinsun fráveituvatns er að finna í reglugerð númer sjö hundruð níutíu og átta nítján hundruð níutíu og níu um fráveitur og skólp sem settar eru á grundvelli laga númer sjö nítján hundruð níutíu og átta um hollustuhætti og mengunarvarnir lögum númer fimmtíu og þrjú nítján hundruð níutíu og fimm um stuðning við framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum er því ætlað að auðvelda sveitarfélögunum að ná þeim markmiðum sem koma fram í áðurnefndri reglugerð ég sé ekki ástæðu til þess að fara frekari orðum um frumvarp þetta enda er því fyrst og fremst ætlað að framlengja gildistíma áðurnefndra laga um þrjú ár auk þess að heimilað verði að stunda tilteknar rannsóknir á viðtökum fráveitu með það að markmiði að það leiti til lækkunar kostnaðar við fráveituframkvæmdir á síðari stigum ég legg til að málinu verði að lokinni fyrstu umræðu vísað til háttvirtrar umhverfisnefndar